Ich glaube, dass alles, was derzeit an Liquidität verteilt wird, auch wieder erarbeitet werden muss, und erarbeitet wird es normalerweise vom Mittelstand, von den kleinen und mittleren Betrieben. Hier haben wir natürlich ein Problem, da wir vor allem sehr viel importieren, ob aus China, von der Arabischen Halbinsel, aus Russland,

Das können wir nur bezahlen, wenn auch der Export funktioniert.

Auf der anderen Seite kommen wir jetzt zum Finanzrahmen bis 2020. Das alte CIP Programm soll neu aufgelegt werden. Hier ist insbesondere darauf zu achten, dass Entrepreneurship, also Unternehmertum, gefördert wird. Wir haben zu viele Arbeitslose und zu wenig Unternehmer. Das heißt, wir brauchen Programme, damit es wieder attraktiv wird, Unternehmer zu werden.

Das ist unsere Aufgabe, und dafür müssen wir uns einsetzen.